Pane předsedající, balík šesti návrhů, které mají zlepšit disciplínu uvnitř eurozóny, se opírá o přesvědčení, že nově vzniklou přísnější architekturu nadnárodního dohledu budou členské státy více dodržovat. Považuji za problematické uvažovat tímto směrem zejména proto, že do současnosti nebyli někteří členové schopni dodržovat a účinně vynucovat plnění pravidel měkčích.

obrácenou kvalifikovanou většinou považujeme za výjimečný nástroj, jehož použití musí být vždy řádně a důsledně vysvětleno, a musí být řádně prozkoumáno, zda jeho použití není v rozporu s primárním právem. Nesouhlasíme se zvýšením počtu oblastí dohledových procedur, ve kterých je použití hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou navrženo. Navrhovaný postup zvyšuje politickou moc Komise a Evropského parlamentu na úkor Rady a národních autorit, což nechceme. Pokud jde o dohledové mise, mám vážné výhrady k návrhu dohledových misí, neboť budou složeny především z úředníků Evropské komise a budou jim svěřeny významné pravomoci, aniž by členové těchto misí měli jakýkoli politický mandát.

Lidé, byť s dobrými úmysly, kteří nepodléhají veřejné kontrole svými voliči, nemohou provádět dohled nad hlavami národních politických orgánů či nejvyšších národních institucí. Scoreboard pokus sestavit na nadnárodní úrovni seznam makroekonomických ukazatelů a na jejich základě posuzovat schopnost národních vlád a jejich ekonomik vypořádat se s ekonomickými imbalancemi, je diskutabilní. Současná situace v Řecku je dobrým příkladem toho, že recepty na řešení situace, které jsou nadiktovány zvenčí, budí odpor domácího obyvatelstva a jsou jedním ze zdrojů stupňování sociálního napětí.